gera hér grein fyrir þessu nefndaráliti en í tillögunni er gert ráð fyrir að hæstvirtur menntamálaráðherra skipi nefnd sem kanni leiðir til að aðstoða ungmenni við að taka skynsamlegar ákvarðanir í tengslum við náms og starfsval háttvirtur menntamálanefnd tekur undir sjónarmið í greinargerð um að farsælar lausnir á vandamálum tengdum brottfalli úr skóla geti leitt af sér mikinn þjóðfélagslegan ávinning því leggur nefndin til að tillagan verði samþykkt undir það rita allir háttvirtir þingmenn í menntamálanefnd ég vildi hér persónulega sem fyrsti flutningsmaður þessa máls og það voru fleiri háttvirtir þingmenn sem voru flutningsmenn þakka kærlega fyrir að þetta mál skuli vera afgreitt hér og vildi segja það hér að það er hægt að nota þá vinnu sem verið er að ljúka við varðandi tíu punkta samkomulagið sem góðan grunn í þessari vinnu en vegna

landinu og einnig vonast ég til þess að löggilding þessarar stéttar fáist fram